Ik wil eraan herinneren dat wij hier enkele jaren geleden een debat hebben gevoerd over Sri Lanka en dat onder die omstandigheden de Sri Lankaanse regering bezig was om de ruimte te scheppen om zoveel mogelijk handelingsvrijheid te krijgen, ook van de zijde van de Europese Unie, het standpunt van niet inmenging in plaats van bemiddeling om tot een oplossing te komen. Ik constateer dat alle dingen die ik toen in het debat al heb ingebracht uit vrees voor wat er in de toekomst zou gebeuren, vandaag gebeurd zijn. Ik denk dus dat wij echt zouden moeten terugkeren naar de positie van bemiddelen en streven naar autonomie binnen Sri Lanka voor de Tamil bevolkingsgroep in het noordoosten.